Monsieur le Président, le rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité est un modèle de langue de bois.

D'autres passages indiquent que la procédure du carton jaune, qui permet aux parlements nationaux de protester contre une initiative de la Commission, est presque entièrement inefficace. Le rapport ne propose aucune réelle solution pour améliorer le respect de la volonté des parlements nationaux. Le mécanisme du carton vert, dont il suggère la création, ne résoudra rien car il préserve intégralement le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Seule la consécration d'un pouvoir de veto, reconnu à chaque État membre, serait de nature à respecter la souveraineté nationale, mais le rapport ne l'envisage pas réellement, car l'Union européenne est à cent lieues de l'Europe des nations, que j'appelle de mes vœux.